Gospodine predsjedniče, povod za današnju raspravu je eskalacija krize u istočnoj Ukrajini.

Vidjeli smo to devedesetih godina u politici Slobodana Miloševića, a i prije, tridesetih godina u Europi. Svi smo znali kako će Rusi reagirati na Krimu. No, Anschluss Krima se dogodio, i bili smo samo zgroženi promatrači.

Odgovor nije u podupiranju desnog centra, jer Rusija organizira tamo neki ruski sektor. Odgovor nije u divizijama, nego u diplomaciji i onome što Europska unija može ponuditi, ekonomsku pomoć i korištenje novca kojim raspolažemo da se pomogne demokraciji i Ukrajini.

To košta, ali vrijedi. Ne smijemo si priuštiti da pomoć Ukrajini bude ucjena, nego moramo spriječiti daljnju propast društva. Inače će ruski pritisci dati željeni učinak.